Kan ik haar herinneren aan het feit dat de Verklaring van Cairo letterlijk zegt dat de sharia de basis is van de mensenrechten en dat én Bosnië én Albanië daar onderdeel van zijn. En kunt u mij dan uitleggen wat daar geen probleem is?

Meer kan ik er niet van maken, hoor.